Señor Presidente, señor Comisario, uno de los factores clave para mejorar la competitividad de la economía europea es convertir el actual concepto de transporte en una política integrada de gestión de la movilidad de personas y mercancías. Lo necesitamos porque en el año 2050 en Europa se habrá incrementado en un 80 el movimiento de mercancías y en un 50 el de viajeros.

Asimismo, ahora nuestra movilidad es cautiva de los combustibles fósiles, porque el transporte cubre con ellos el 96 de sus necesidades de energía y produce una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa.

El ferrocarril es una de las claves en la revolución que necesitamos para cambiar el concepto de transporte por el de gestión integrada de la movilidad. Y estamos gestionando con miedo la necesidad de poner en primer plano sus ventajas. En este sector no existe un espacio único europeo porque nos negamos a abandonar y transformar un modelo de negocio que los tiempos han dejado anticuado.

Dedicamos mucho tiempo a mantener barreras absurdas entre nuestras infraestructuras ferroviarias, lo que obliga a fabricantes, operadores y usuarios a emplear mucho más tiempo y dinero en superarlas.

dotarnos de un espacio ferroviario único que juegue con los demás modos de transporte en este sistema integrado de movilidad aprovechar las oportunidades de desarrollo y la creación de empleos, incluidos muchos de calidad —porque se basan en conocimiento y en la innovación— y mantener nuestra industria ferroviaria a la cabeza de un sector que gana peso en todo el mundo son los objetivos de este paquete ferroviario que hoy discutimos. El informe sobre la interoperabilidad pretende talar el bosque de normas o reglamentaciones que hacen prácticamente imposible la aparición de nuevos operadores y que generan unos costes inasumibles a nuestros fabricantes de infraestructuras físicas y material ferroviario para un espacio económico que en el ámbito ferroviario no es ni ejemplar ni único, permanece prisionero de las más de 11 mil reglas que emiten más de una veintena de agencias ferroviarias estatales. Por eso, poner en circulación una locomotora que vaya a utilizarse en al menos tres de nuestros Estados miembros implica gastar en burocracia un 30 del coste del producto en el mercado. Sin embargo, somos muy buenos haciendo trenes. Mi pequeño país es un ejemplo de cómo empresas punteras del sector, basadas en la especialización y la innovación han multiplicado por diez en una década sus cifras de negocio.

Para un país de 2300000 habitantes, hablamos de empresas que cierran el 2013 con una cartera de pedidos que se aproxima a los 5 mil millones de euros y sedes en los cinco continentes. Por eso, necesitamos avanzar también en el Reglamento que pretende crear la empresa público privada de innovación Shif2Rail centrada en promover la innovación del sector.

Agradezco por ello la colaboración de todos los que nos hemos implicado en la consecución de estos objetivos los ponentes alternativos y los sectores implicados —que nos han ayudado a construir un informe que reclaman los usuarios, la industria y la racionalidad—. Hemos avanzado en esta línea mucho menos de lo que me hubiera gustado. Al menos el informe contiene un reforzamiento de la Agencia Ferroviaria Europea. Los acuerdos alcanzados entre los grupos se detallan en nueve compromisos que resumen unas 388 enmiendas de las 490 que se han presentado. Hemos dedicado a este trabajo muchísimas horas, que no hubiesen alcanzado este resultado sin la inestimable colaboración de mi equipo, especialmente de Itxaso Muñoa Salaverria, —que se ha dejado literalmente la piel en este empeño— y de Elvira Ramírez de la secretaría de la Comisión de Transportes y Turismo.

Autorizará las infraestructuras físicas de los corredores prioritarios europeos y de las zonas transfronterizas que cuenten con un único gestor de infraestructuras. La Agencia europea será igualmente competente para autorizar la puesta en servicio del sistema europeo de vigilancia del tráfico ferroviario en estrecha colaboración con las asociaciones estatales de seguridad, que estarán asociadas a este procedimiento. Ellas serán las encargadas de verificar la competitividad operativa de sus redes. Igualmente, su concurso será imprescindible para la autorización de los sistemas ERTMS, básicos para el funcionamiento de los sistemas automáticos de seguridad. El informe hace igualmente un llamamiento para que las especificaciones técnicas incorporen la accesibilidad para los viajeros discapacitados o con movilidad reducida como un criterio horizontal. Por último, y como no podía ser de otro modo, las definiciones de este informe están coordinadas, negociadas y alineadas con los tres informes técnicos.